Le Brexit prend l'Union en otage et l'empêche de construire son avenir. Nous sommes clairs depuis le début, face à ce qui est une véritable crise politique britannique.

Il est temps de trancher rapidement cette question. Alors, heureusement, le Conseil s'est quand même penché sur la croissance et sur l'avenir industriel de l'Union, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle. Nous devons déjà rattraper notre retard sur le numérique pour préserver la place des Européens dans l'économie de demain, car la Chine a pris une place prépondérante face à laquelle un urgent besoin d'union se fait ressentir. Je me félicite du rôle moteur que joue la France en la matière.

Et j'ai bien entendu le président Juncker qui nous disait que l'Europe ne doit pas être offerte mais ouverte. Par contre, en ce qui concerne le climat, les engagements pris sont insuffisants, alors que le Parlement avait fait des propositions ambitieuses pour